Signora Presidente, onorevoli colleghi, a due anni e mezzo dall'introduzione delle misure eccezionali per la Grecia, garantendo strumenti finanziari necessari per dare inizio all'attuazione dei programmi, ancora poco sappiamo di quanto questo sia stato efficace. Io ritengo davvero utile questa discussione, perché quella fatta con la Grecia è in generale la più grande operazione di salvataggio della storia. La Grecia è ora entrata nel suo settimo anno di riforme economiche richieste dai creditori internazionali ma il governo greco, sotto pressione dei creditori, ha approvato diverse misure, alcune contrarie alle intenzioni annunciate e, dopo gli scioperi e le proteste, adesso tutti ci chiediamo che cosa succederà in Grecia nel 2018, dove la situazione economica e sociale è davvero critica. Ringrazio la Commissaria Crețu per la sua relazione, la ringrazio per averci informato e per i dati illustrati. Si continui dunque il monitoraggio e si segua lo sviluppo, si segua il progresso nell'uso dei Fondi strutturali. Solo così potremo accrescere la fiducia dei cittadini e il concetto stesso di coesione europea, solo così potremo dimostrare l'effettiva utilità di quanto fatto.